rok 2015 będzie, po pierwsze, ostatnim rokiem realizacji zasady N2 wpolityce spójności, możemy więc spodziewać się dużego napływu żądania zwrotów do krajów członkowskich, po drugie, będzie to drugi rok nowej perspektywy, co wiąże się z pierwszymi płatnościami wynikającymi z nowych zobowiązań. Rok 2015 będzie zatem rokiem wzmożonych płatności lub przynajmniej zobowiązań płatności, w związku zczym chciałbym zauważyć, że prognozy przedstawiane bardzo często przez niektóre państwa członkowskie są wydaje się budowane na założeniu nieefektywności działania, czyli zakładamy, że się nie uda.